Condenamos la violencia y la represión de manifestaciones pacíficas, cualquier tipo de intimidación, acoso, arrestos arbitrarios y violencia contra activistas pro derechos humanos, la oposición, ONG y periodistas que hoy suceden en Zimbabue.

Sin embargo, rechazamos cualquier operación externa y las estrategias de desestabilización, así como las injerencias en los asuntos internos de Zimbabue por meros fines geoestratégicos.

La pobreza, el desempleo y la malnutrición crónica son los principales problemas que afronta el país, y consideramos que estos problemas solo pueden ser resueltos mediante la implementación de un ambicioso plan de políticas públicas en los ámbitos del empleo, la educación, la sanidad y la agricultura, junto con la solidaridad y la cooperación internacional. Además, Zimbabue es uno de los países más endeudados del mundo y ejemplifica, una vez más, que necesitamos abordar la deuda desde un enfoque basado en los derechos humanos y en su sostenibilidad a largo plazo, así como unos estándares justos que redefinan los mecanismos de préstamo. Sin todo ello, seguiremos siendo incoherentes, utilizando estas Resoluciones de urgencia a modo de palo y zanahoria en función de intereses económicos y desatendiendo los problemas de la gente.